Pour eux, l'Union européenne se résume à une pompe à fric que leur pays alimente toujours trop. Face à cette crise sans précédent, elle devrait tout au plus servir d'intermédiaire entre quelques États membres en difficulté et les marchés financiers.

Pourtant, s'ils étaient honnêtes, les radins expliqueraient à leurs concitoyens combien leur pays a bénéficié et bénéficie encore de l'intégration économique européenne, et qu'il est donc juste que leur contribution au budget européen soit à la hauteur de ces bénéfices. Mais, très cyniquement, ils préfèrent garder le beurre du marché intérieur sans en payer le juste prix.

On les appelle souvent les illibéraux

Mais s'ils étaient honnêtes, les pseudo démocrates expliqueraient à leurs concitoyens combien leur pays a bénéficié et bénéficie encore de l'intégration européenne, et que le respect des engagements pris lors de leur adhésion, à commencer par celui de l'état de droit et des libertés, n'est que la juste contrepartie de la solidarité. Très cyniquement, ils préfèrent pourtant s'accaparer l'argent du beurre en exigeant en prime le sourire de la crémière. Contrairement à ceux là, une majorité de chefs d'État et de gouvernement a fort heureusement saisi la gravité du moment.

Elle nous frappe à un moment où le temps commence à manquer pour relever le défi climatique et où, face à la Chine de Xi Jinping, aux États Unis de Trump, à la Russie de Poutine ou à la Turquie d'Erdogan, l'Union européenne se sent bien seule pour défendre la liberté, l'état de droit et un ordre mondial basé sur des règles négociées. Mais voilà, les vingt sept chefs d'État ou de gouvernement devaient décider à l'unanimité, ce qui les mettait à la merci des plus extrémistes parmi eux. Les propositions la Commission Von der Leyen pour répondre à la pandémie en sont sorties mutilées leur montant, déjà insuffisant, a été amputé de près d'un quart, et ces amputations touchent, comme l'a souligné Charles Michel, d'abord les initiatives menées en commun et les plus porteuses d'avenir. Et une fois de plus, alors que les besoins d'investissement public n'ont jamais été aussi criants, le budget européen est à nouveau réduit, en particulier dans ses dimensions liées au pacte vert. À titre d'exemple, c'est le fonds de développement rural, la composante la plus verte de la politique agricole commune, qui est sabré de moitié. Et comment peut on concevoir, à l'heure où le monde s'inquiète d'une deuxième vague de contaminations, que les dirigeants européens coupent drastiquement dans les programmes de recherche et de santé publique?

Mais attention, sans mécanismes d'exécution et de contrôle véritablement contraignants, le risque est que le maquillage l'emporte sur la réalité. Sur le respect de l'état de droit par les bénéficiaires, je salue la discussion à laquelle vous avez fait allusion, Monsieur le Président, mais le mécanisme adopté demeure flou, et rien ne garantit qu'il sera opérant. Malgré tout cela, grâce à la persévérance d'Angela Merkel et de Charles Michel, l'élément essentiel de l'architecture proposée par la Commission demeure pour la première fois, l'Union européenne financera par un emprunt commun des investissements massifs. La question de leur remboursement, et c'est un autre angle mort du sommet, demeure très largement irrésolue.

Si de telles ressources propres devaient être adoptées, nous serions en présence d'un prototype certes limité dans le temps et dans le périmètre de cette union budgétaire sans laquelle l'Union européenne est condamnée à l'insignifiance. C'est pourquoi, par delà les péripéties peu glorieuses de ces derniers jours, il est absolument crucial que l'exécution de ce plan soit de nature à restaurer cet ingrédient indispensable à l'avenir de l'Union la confiance. Pour sa part, le Parlement européen assumera pleinement ses responsabilités d'autorité budgétaire. Saisissant la main tendue par le Conseil et la Commission, mes collègues et moi même sommes prêts à entrer en négociations jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit trouvé, tant sur le plan du volume et sur l'orientation des dépenses que sur leur gouvernance et leur conditionnalité, avec comme boussole, et vous l'avez entendu de la part des collègues, l'intérêt général européen. Je voudrais avant de conclure, Monsieur le Président, m'adresser une fois encore aux radins et aux pseudo démocrates. Par leurs discours et par leurs actes, qui réduisent l'Union européenne à un gouffre financier ou à un nouvel avatar de l'Union soviétique, ils instillent jour après jour, année après année, le poison du nationalisme chez leurs concitoyens ils dressent les citoyens européens les uns contre les autres. Avant eux, les conservateurs britanniques ont emprunté ce chemin, et nous savons tous où il mène. Au contraire, plutôt que de nous tourner le dos, nous, Européens, avons plus que jamais besoin de nous serrer les coudes pour assurer à toutes et à tous, présents et à venir, les conditions d'une vie digne d'être vécue. C'est ensemble que nous trouverons l'intelligence et la force de tracer notre chemin au vingt et unième siècle.